og bjóða hana velkomna hingað í ræðustól og hingað í þingsalinn ég veit að hún þekkir þetta mál mjög vel sem við erum hér að fjalla um og dreg ekki í efa að vel hafi verið staðið að þeim litlu breytingum sem gerðar hafa verið á frumvarpi því sem hæstvirtur ráðherra flytur og frumvarpi því sem ég flyt þannig er málum háttað að þetta viðfangsefni greiðsluaðlögun sem er kallað skuldaaðlögun í því frumvarpi sem ég flyt hefur verið til meðferðar í stjórnkerfinu lengi það var þáv viðskiptaráðherra jón sigurðsson sem setti á laggirnar nefnd til þess að semja frumvarp um þetta og síðan tók arftaki hans í viðskiptaráðuneytinu björgvin g sigurðsson við þessu máli og nefndin skilaði áliti og lá það fyrir í ársbyrjun tvö þúsund og átta ef ég veit rétt þá var þetta mál á vettvangi viðskiptaráðuneytisins og fjallað um það á þeim grundvelli hins vegar kom það upp að það þurfti að leita álits eftir að frumvarpið hafði verið samið og fara með það fyrir fleiri en bara þá sem í þessari nefnd sátu eða störfuðu inna viðskiptaráðuneytisins og meðal annars var leitað álits dóms og kirkjumálaráðuneytisins

það er skemmst frá því að segja að hinn átjánda ágúst tvö þúsund og átta barst greinargerð frá réttarfarsnefnd um þetta mál og þar var því alfarið hafnað og talið algjörlega fráleitt í raun og veru að halda málinu eins og gert hafði verið undir forustu viðskiptaráðuneytisins það kemur fram í álitsgerð sem réttarfarsnefnd sendi dóms og kirkjumálaráðuneytinu átjánda ágúst þar sem réttarfarsnefnd fer yfir þau drög að frumvarpi sem þá lágu fyrir og höfðu borist frá viðskiptaráðuneytinu og rekur það lið fyrir lið hvaða vankantar eru á frumvarpinu ég er hér með þessa greinargerð réttarfarsnefndar og sjálfsagt verður hún lögð fram í þingnefnd sem um þetta mál fjallar ef menn hafa áhuga á því ég leyfi mér að lesa hér með leyfi forseta úr þessu bréfi réttarfarsnefnd telur sig verða að vara við þeirri leið sem frumvarpsdrögin miða að ef kveða ætti á um úrræði sem þetta í lögum mælir nefndin eindregið með því að tillögur um það fælu í sér að málsmeðferð yrði að þessu leyti eftir föngum hliðstæð þeirri sem gildir um nauðasamningaumleitanir án undangenginna gjaldþrotaskipta samkvæmt lögum númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt þar á meðal að dómstólar kvæðu á um upphaf og lok aðgerða og tryggður yrði aðgangur að þeim til að fá leyst úr ágreiningsefnum þarna tekur því nefndin algjörlega skýra afstöðu í þessu máli og í raun og veru má segja að hún afgreiði þá fyrir sitt leyti það frumvarp sem hér er flutt af framsóknarmönnum og var til umræðu hér í andsvörum áðan nefndin leggur síðan til og veltir því upp að það sé eðlilegt að þetta mál verði ekki í höndum viðskiptaráðherra þar sem gjaldþrotaskiptalögin falli ekki undir

barst dóms og kirkjumálaráðuneytinu þann átjánda ágúst að þá var það sent til viðskiptaráðherra tuttugasta og fimmta ágúst síðastliðinn og sextánda september tvö þúsund og átta kemur fram hjá viðskiptaráðuneytinu að ekki sé rétt að ganga gegn umsögn réttarfarsnefndar um að gera breytingar á gjaldþrotaskiptalögum sem falli undir dóms og

þar með fluttist málið úr höndum viðskiptaráðuneytis til dóms og kirkjumálaráðuneytis þetta gerðist sextánda september á síðasta ári sautjánda september sendi ráðuneytið réttarfarsnefnd umsagnir um frumvarp viðskiptaráðherra með

semdi tillögur að breytingum á gjaldþrotaskiptalögum og var óskað eftir þessum tillögum fyrir jól tuttugasta og áttunda október var síðan fundur nánar með réttarfarsnefnd og um nánari útfærslu á lagabreytingum og síðan fundaði dómsmálaráðuneytið daginn eftir með fulltrúum viðskiptaráðuneytis félagsmálaráðuneytis og íbúðalánasjóðs þar sem kynntar voru hugmyndir réttarfarsnefndar og útfærsla málsins og þann tuttugasta og fjórða nóvember fékk dóms og kirkjumálaráðuneytið drög að frumvarpi frá réttarfarsnefnd og tuttugasta og sjöunda nóvember var fundur fulltrúa viðskiptaráðuneytis félagsmálaráðuneytis og dóms og kirkjumálaráðuneytis með réttarfarsnefnd þar sem rædd voru drög að frumvarpi til breytinga á gjaldþrotaskiptalögum skuldaaðlögun og þess óskað í framhaldinu að viðskiptaráðuneyti og félagsmálaráðuneyti sendu dóms og kirkjumálaráðuneytinu athugasemdir við frumvarpsdrögin fyrsta desember tvö þúsund og átta bárust dóms og kirkjumálaráðuneyti athugasemdir frá viðskiptaráðuneytinu og áttunda desember tvö þúsund og átta barst dóms og kirkjumálaráðuneytinu tilkynning frá félagsmálaráðuneytinu um að viðskiptaráðherra og félags og tryggingamálaráðherra væru sammála um að viðskiptaráðuneytið sendi inn athugasemdir fyrir þeirra hönd í málinu síðan sextánda desember tvö þúsund og átta bárust dóms og kirkjumálaráðuneyti athugasemdir fjármálaráðuneytis það er tollstjóra við frumvarpsdrögin og hinn sautjánda desember tvö þúsund og átta efndu fulltrúar dóms og kirkjumálaráðuneytisins til fundar með ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna um að ráðgjafarstofan tæki að sér aðstoð við skuldara og gerð beiðni og fylgigagna um skuldaaðlögun réttarfarsnefnd óskaði eftir því hinn sautjánda desember að hún fengi frest til mánaðamóta desember janúar til að ljúka gerð frumvarpsins nefndin segist ekki hafa haft tækifæri til að fara yfir athugasemdir fjármálaráðuneytisins sem bárust daginn áður auk þess teldi hún aðkallandi athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins yrðu nokkuð ítarlega til þess að fyrir lægi hvernig ætlast yrði til að verkum skyldi hagað við beitingu þessa nýja úrræðis í frumvarpinu yrði það að lögum vegna jólahátíðar og annarra frídaga á þessum tíma fram að áramótum að þá framundan þann sautjánda desember að þá óskaði nefndin eftir því að hún þyrfti ekki að skila þessu fyrr en um áramótin og það gerðist annan janúar tvö þúsund og níu var frumvarpinu skilað og afgreitt úr ríkisstjórn tuttugasta janúar og daginn eftir úr þingflokki sjálfstæðismanna en þingflokkur samfylkingarinnar treysti sér ekki til að afgreiða þetta frumvarp síðan er mynduð ný ríkisstjórn eins og vitað er og þá var sagt að ég hefði verið svifaseinn við afgreiðslu þessa máls sem ég hef mótmælt og tel að það séu engin rök fyrir því eins og ég hef hér rakið að það hefur verið unnið skipulega að því að koma þessu máli í þann búning sem hér liggur fyrir og að taka afstöðu til þess á málefnalegan hátt og af vönduðum vinnubrögðum hefur verið samið þetta ítarlega frumvarp sem liggur hér fyrir má segja í tveimur útgáfum og eins og ég hef sagt hér þá tel ég og sagði hér í gærkvöldi að þá tel ég að breytingarnar sem gerðar hafa verið á frumvarpinu og það er flutt af hæstvirtum dómsmálaráðherra að það eru breytingar sem eðlilegt hefði verið að koma fram með í nefnd það eru engar þær efnisbreytingar í þessu frumvarpi á milli þessara frumvarpa sem eru þess eðlis að það hefði ekki verið eðlilegt að víkja að þeim breytingum í nefndarstarfinu bráðabirgðaákvæðið sem sett er inn í þetta frumvarp hæstvirts dómsmálaráðherra er ákvæði sem vissulega var rætt og menn veltu fyrir sér hvort væri ástæða til þess að hafa í frumvarpi af þessu tagi ákvæði eins og þetta bráðabirgðaákvæði niðurstaðan var einfaldlega sú að það væri ekki þörf á því því þarna væri verið að fjalla um skilmála sem væru í raun og veru í höndum ríkisvaldsins því það er verið að fjalla um skilmála sem settir eru af íbúðalánasjóði eða fjármálafyrirtækjum í eigu ríkisins sem tryggðar eru með veði í íbúðarhúsnæði ríkisvaldið hefur það í hendi sér og án þess að þetta bráðabirgðaákvæði sé sett í lög þá hefur ríkisvaldið það í hendi sér að haga lánaskilmálum með þeim hætti hjá þeim fyrirtækjum sem eru starfandi hvort sem það er íbúðalánasjóður eða fjármálafyrirtæki á vegum ríkisins

flytja hér fram fyrir þingheim eitthvað nýtt frumvarp sem efnislega er engin breyting frá því frumvarpi sem ég flyt og við þingmenn sjálfstæðismanna ég vek athygli á því sem segir í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins í hinu nýja frumvarpi hæstvirts dómsmálaráðherra þar segir með leyfi forseta á blaðsíðu tuttugu og sjö í frumvarpinu ekki liggur fyrir hvaða áhrif frumvarp þetta verði það að lögum hefur á íbúðalánasjóð eða fjármálastofnanir í eigu ríkisins umfram þær afskriftir lána sem eru fyrirsjáanlegar eftir að þrengdi að í efnahagskerfinu verið er að skoða hvaða áhrif skuldbreytingar og frystingar lána hafa haft á sjóðsstreymi íbúðalánasjóðs en niðurstöður liggja ekki fyrir hvort þetta frumvarp íþyngir sjóðnum verulega er óvíst en þó er það talið ólíklegt þar sem hámark væri á lánum og hefur það hámark miðast við heildarveðsetningu lána þannig að kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins gerir ekki ráð fyrir að þessi breyting hafi nokkur áhrif og þegar litið er á þau mál sem talið er að kunni að koma upp vegna þessa frumvarps og kostnaður sem ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna og aðrir þurfa að bera vegna samþykktar frumvarpsins þá kemur í ljós að það er engin breyting á milli frumvarpa að því er lýtur að kostnaðarmati fjármálaráðuneytisins á milli frumvarpanna þannig að það ætti að undirstrikar það að þetta ákvæði til bráðabirgða sé frekar liður í pólitísku leikriti heldur en raunveruleg breyting og skipti í raun og veru máli hitt atriðið sem hæstvirtur

að þegar skilgreint er hverjir eigi rétt samkvæmt frumvarpinu þá segir þessi viðbót með leyfi forseta nema því aðeins að atvinnurekstri hafi verið hætt og þær skuldir sem stafa frá atvinnurekstrinum sé tiltölulega lítill hluti af heildarskuldum hans þetta er skilgreiningin sem þarna er bætt við til þess að stækka þann hóp manna sem hugsanlega getur fallið undir lögin og í greinargerð segir með leyfi hæstvirts forseta gert er annars vegar ráð fyrir að úrræðið um greiðsluaðlögun geti bæði átt við um einstaklinga sem ekki hafa stundað atvinnurekstur svo og einstaklinga sem hafa stundað atvinnustarfsemi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum hins vegar verði gert ráð fyrir að greiðsluaðlögun geti í afmörkuðum tilvikum náð til veðskulda það eru íbúðalánaskuldirnar hitt eru þessir menn sem hafa stundað einhvern atvinnurekstur og það er nánar skýrt á blaðsíðu ellefu í frumvarpinu þar segir því er það skilyrði sett að skuldari hafi ekki undangengin þrjú ár með leyfi forseta borið ótakmarkaða ábyrgð á atvinnustarfsemi hvort sem hann hefur lagt stund á hann einn síns liðs eða í félagi við aðra nema atvinnurekstri hafi verið hætt og þær skuldir sem stafa frá atvinnurekstrinum sé tiltölulega lítill hluti af heildarskuldum hans er hér fyrst og fremst litið til til dæmis iðnaðarmanna og sölumanna sem einir eða í félagi við aðra taka að sér verk annaðhvort samhliða fastri atvinnu eða tímabundið jafnframt falli hér undir aðrir einstaklingar sem um lengri eða skemmri tíma vinna sem verktakar án þess um eiginlega eða viðamikinn rekstur hafi verið að ræða ég tel að þessi skilgreining sé harla óljós og það sé þarna verið að búa til grátt svæði sem geti verið mjög erfitt í framkvæmd að líta til og taka á og það hefur verið fellt úr greinargerð frumvarpsins frá því að ég stóð að samningu þess og eins og við leggjum það fram hér sjálfstæðismenn það hefur verið felld úr hér klausa sem ég vil lesa með leyfi hæstvirts forseta þar sem fjallað er einmitt um þetta hvernig á að draga skilin á milli þeirra sem falla undir frumvarpið og þeirra sem eru utan þess þar segir með leyfi forseta hér er litið til þeirrar ríku lagaábyrgðar sem hvílir á þeim sem stunda atvinnurekstur meðal annars varðandi skil á virðisaukaskatti og staðgreiðslu opinberra gjalda af launum starfsmanna en ekki þykir koma til álita að draga úr henni með reglum um skuldaaðlögun þar sem lánardrottnum er ekki ætlað að eiga atkvæði um það hvort veitt verði eftirgjöf skulda auk þessara þriggja meginskilyrða er heimild til að leita skuldaaðlögunar eða finna frekari skilyrði og svo framvegis þannig að það er spurning og hæstvirtur dómsmálaráðherra þarf að skýra það út fyrir okkur hvort með því að fella

komist undan að standa skil á virðisauka og staðgreiðslu opinberra gjalda hvort það sé sú breyting sem menn eru að leita eftir með því að breyta þessu orðalagi í frumvarpinu að létta mönnum að komast undan því að greiða virðisaukaskatt eða staðgreiða opinber gjöld því þegar frumvörpin eru borin saman og menn velta þessu fyrir sér og fara yfir þetta og líta á þetta sem breytingu ef það er lagt fram hér sem einhver meiri háttar breyting við lögskýringu að þá geta menn notað þessi skjöl og áttað sig á því og velt því fyrir sér hvað er löggjafinn og hvað er framkvæmdarvaldið að boða með því að þessi klausa er felld úr greinargerðinni þannig að þetta undirstrikar það sem ég segi að með því að víkka þetta svona út enda kemur fram í frumvarpinu að það er ekki gert að tillögu réttarfarsnefndar að með því að víkka þetta svona út þá er verið að búa til grátt svæði sem ég tel að sé óskynsamlegt í málum af þessu tagi þannig að þetta þarf að skýra og þetta þarf að liggja alveg ljóst fyrir hvað í þessari breytingu felst og orðalagið eins og ég sagði um sölumenn og iðnaðarmenn og hvernig þetta er orðað er mjög óljóst og það getur ekki verið til hagsbóta fyrir neinn að skapa þarna eitthvað grátt svæði og það sé síðan þráttað um það sérstaklega hvort menn falla undir þetta ákvæði eða ekki þess vegna tel ég að það sé skynsamlegra að hafa lagaákvæði um þetta skýrt og ótvírætt en ekki að teygja það eins og gert hefur verið síðan er það sérstakt athugunarefni hvers vegna að allt í einu er tekin afstaða að breyta þessu

réttarfarsnefnd færir alveg skýr rök fyrir því í frumvarpinu sem við sjálfstæðismenn flytjum hvers vegna hún velur orðið skuldaaðlögun frekar heldur en greiðsluaðlögun ég sé ekki betur heldur en að þær skýringar hafi verið felldar á brott úr greinargerðinni eins og eðlilegt er en þar segir meðal annars að með því heiti að kalla þetta skuldaaðlögun sé vísað til þess að skuldir séu lagaðar með ákveðnu móti að greiðslugetu viðkomandi manns og þetta eigi sér hliðstæðu í löggjöf allra norrænu ríkjanna þar sem í heiti á úrræðinu er vísað til skulda þannig að mér finnst nú að þessi breyting á orðinu standist ekki við málefnaleg rök þegar tekið er mið af þeim sjónarmiðum sem lágu til grundvallar hjá höfundum frumvarpsins hún er líka liður í því leikriti sem sett er á svið til þess að reyna að láta líta út eins og hér sé um einhver ólík sjónarmið að ræða í grundvallaratriðum en svo er ekki þetta minnir mig helst á skáldsöguna nítján hundruð áttatíu og fjögur þegar nýir stjórnarherrar komu og tóku við völdum og til þess að árétta að þeir væru öðruvísi heldur en þeir sem áður voru þá tóku þeir og fóru að búa til nýtt tungumál fóru að færa hugmyndir sínar í nýjan búning með því að búa til ný orð um hluti sem menn höfðu komið sér saman um og allir skynsamir menn höfðu talið að ætti að segja og lýsa á ákveðinn hátt þannig að þessi leikaraskapur skiptir auðvitað engu máli en sýnir aðeins hvaða hugarfar það er sem ríkir hjá ríkisstjórninni þegar hún reynir að skreyta sig með fjöðrum annarra eins og hér var orðað þetta frumvarp sem hæstvirtur dómsmálaráðherra flytur er góðra gjalda vert að sjálfsögðu eins og ég hef farið hér orðum um það er algerlega samhljóða því frumvarpi sem við sjálfstæðismenn flytjum en hafa bætt við þessu gráa svæði sem veldur því að menn velta fyrir sér hvort það sé í raun og veru verið að gera að því skóna hvort menn geti komist undan því að greiða skatta og síðan er bætt við þessu ákvæði um íbúðalánasjóð og fjármálafyrirtækin sem er í höndum ríkisins að ákveða þó að þetta bráðabirgðaákvæði yrði aldrei sett í lög enda er gert ráð fyrir að það gildi um takmarkaðan tíma eins og allar ákvarðanir sem íbúðalánasjóður eða fjármálafyrirtæki kynnu að taka um þá þætti sem hér er um að ræða þannig að efnislega er ég sammála þessu frumvarpi sem hæstvirtur dómsmálaráðherra flytur með þeim athugasemdum sem ég hef gert en ég legg til að þingheimur samþykki frumvarp okkar sjálfstæðismanna því það er miklu skýrara það er miklu skarpara og miklu betur unnið í raun og veru heldur en hitt sem hefur verið útþynnt með þessum hugmyndum ríkisstjórnarinnar

frumvarpi framsóknarmanna ég sá það strax um leið og réttarfarsnefnd hafði skilað sinni greinargerð sautjánda eða átjánda ágúst sem ég rakti nú hér áðan þá er því máli ýtt til hliðar og viðskiptaráðuneytið féllst á það sem var með frumvarp af því ég tel að þetta sé líklega frumvarp sem hafi hugsanlega verið afrakstur þeirrar nefndar ég setti mig aldrei inn í það hvernig menn hugsuðu

orðalagsbreytingum og orðalagsmun sem er á frumvarpi hæstvirts dómsmálaráðherra og því frumvarpi sem við sjálfstæðismenn flytjum ég legg til að okkar frumvarp fari til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjarnefndar